tvær tillögur c og d liður annað töluliðar breytingartillagna á þingskjali átta hundruð fimmtíu og átta um þessar breytingartillögur og þær athugasemdir sem voru nokkuð margar sem nefndinni bárust á milli umræðna fjallaði nefndin á fundi sínum í kvöldverðarhléi í gærkvöldi niðurstaða þess fundar er að báðar tillögurnar verði kallaðar aftur og komi ekki til afgreiðslu rökstuðninginn er að finna á framhaldsnefndaráliti á þingskjali níu hundruð þrjátíu og þrjú þar sem bent er á að fyrri breytingartillagan varðaði það að við bættist að slitastjórn skuli áður en sex mánuðir eru liðnir frá gildistöku laganna taka við þeim verkefnum sem skilanefndum er ætlað að halda áfram að sinna samkvæmt þriðja tölulið ákvæðisins í frumvarpinu það er ákvæðis til bráðabirgða tvö en þá yrði liðið um það bil ár frá því að nefndirnar hófu störf þessi tillaga hefur sætt gagnrýni eins og fram kom í umræðunni í gær meðal annars af hálfu skilanefnda og ýmissa kröfuhafa nefndin lagði breytinguna til í ljósi þess að frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á tólfta kafla laga um fjármálafyrirtæki sem fjallar einmitt um slitameðferð fjármálafyrirtækja og taldi nefndin eðlilegt að ekki yrði innan allt of langs tíma einungis farið að hinum nýju reglum þannig að ekki yrði um tvöfalt kerfi að ræða til langframa nefndin fellst á það sjónarmið sem kom fram hjá ýmsum þeim sem sendu athugasemdir og komu fyrir nefndina að óþarft sé að tilgreina

minnki þegar frá líður þannig muni greiðslustöðvun og slitameðferð þeirra fjármálafyrirtækja sem þegar hafa fengið greiðslustöðvun og ákvæði til bráðabirgða tvö nær til með tímanum falla í þann farveg sem að öðru leyti er kveðið á um í frumvarpinu þessu til áréttingar vil ég minna á breytingartillögu nefndarinnar sem hér var samþykkt í gær um að fjármálaeftirlitið þurfi ekki að bæta við mönnum í skilanefnd hætti þeir þá störfum af einhverjum ástæðum nema brýna nauðsyn beri til vegna verkefna nefndarinnar með d lið annars töluliðar lagði nefndin til að það yrði hnykkt á því að frá gildistöku laganna skyldi kostnaður af greiðslustöðvun og slitameðferð greiðast af eignum þess fjármálafyrirtækis sem í hlut á nefndin fellst á að þessi tillaga geti hafa valdið þeim misskilningi að vafi leiki á því hvernig fara skuli með þegar áfallinn kostnað af greiðslustöðvun og slitameðferð fjármálafyrirtækja sem þegar hafa fengið greiðslustöðvun og ákvæði til bráðabirgða tvö tekur til það er gömlu bankarnir í frumvarpinu sem við hér ræðum er ekki sérstaklega kveðið á um greiðslu þess kostnaðar sem hlýst af störfum fjármálafyrirtækis á meðan það er í greiðslustöðvun eða við slitameðferð en gert er ráð fyrri að um þann kostnað fari samkvæmt ákvæðum laga um gjaldþrotaskipti og fleiri og þar með að hann greiðist af eignum þess fjármálafyrirtækis sem í hlut á þrátt fyrir tíundu grein a laga um fjármálafyrirtæki þar sem kveðið er á um að ríkissjóður beri ábyrgð á kostnaði af framkvæmd aðgerða fjármálaeftirlitsins á grundvelli ákvæðisins sem leitt var í lög með neyðarlögunum síðastliðið haust þar með töldum skiptakostnaði ef til slíks kostnaðar stofnast hefur ríkissjóður og fjármálaeftirlitið þegar greitt hluta af áföllnum kostnaði við störf skilanefnda og við mat á eignum bankanna einkum fyrsta kastið í haust nefndin telur að það hafi ekki verið ætlunin þegar ákvæðið var lögfest heldur hafi því verið ætlað að tryggja að ríkið bæri ábyrgð á þeim kostnaði við skipti sem ekki fengist greiddur af eignum viðkomandi fjármálafyrirtækis til að taka af allan vafa um framangreindan skilning nefndarinnar um ábyrgð ríkissjóðs á kostnaði við framkvæmd aðgerða fjármálaeftirlitsins þá leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt frá annarri umræðu sem sagt kallar aftur þær tvær tillögur sem voru kallaðar aftur til þriðju umræðu í gær höskuldur þórhallsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir álit þetta skrifa auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson birgir ármannsson lúðvík bergvinsson guðfinna s bjarnadóttir árni m mathiesen birkir j jónsson og jón magnússon á því sést að mjög góð samstaða var um afgreiðslu þessa máls í háttvirtri viðskiptanefnd eins og reyndar um flest önnur mál